Jednolity rynek liczący ponad 500 milionów konsumentów jest ogromnym atutem Unii Europejskiej. Niestety, nie w pełni wykorzystanym. Po raz kolejny dyskutujemy nad tym, jak wielki potencjał tkwi w jednolitym rynku cyfrowym obejmującym wszystkie państwa członkowskie. Rewolucja cyfrowa daje europejskiej gospodarce możliwość wypracowania wzrostu, a przez to utworzenia tak potrzebnych obecnie miejsc pracy. Wystarczy wspomnieć tylko, że przedsiębiorstwa w pełni wykorzystujące potencjał internetu tworzą ponad dwa razy więcej miejsc pracy niż te, które tego nie robią. Jeżeli więc zastanawiamy się obecnie, jak pomóc młodym ludziom dotkniętym bezrobociem, to odpowiedzią jest właśnie utworzenie wspólnego rynku cyfrowego. Widać jednak, że póki co brakuje woli po stronie państw członkowskich do przeprowadzenia koniecznych zmian. Nie stać nas na dalsze zaniechania, nie stać nas na dalsze dyskusje kończące się jedynie zapewnieniami o konieczności podjęcia działań. Drodzy szefowie rządów! Cyfryzacja nie jest aż tak straszna, jak się wydaje. Jest natomiast wielką szansą dla Europy.